Je třeba opravdu zdůraznit, že Ukrajina dnes čelí bezprecedentní, obrovské agresi Ruska. Je to území, kde probíhá válečný konflikt. Pokud se podaří Rusku destabilizovat Ukrajinu, bude to mít obrovský dopad na Evropskou unii. Na Ukrajině se rozhoduje i o naší budoucnosti, to je zkrátka pravda a i přesto, že Ukrajina má celou řadu problémů, které zde někteří kolegové zmiňovali, v rámci vnitřních reforem, je naší morální povinností, ale také v našem geopolitickém zájmu podporovat dále nezávislou Ukrajinu, silnou Ukrajinu. Pokud zde hovořila paní komisařka o tom, že poskytujeme bezprecedentní, největší finanční pomoc právě této zemi, pak jsem přesvědčený, že je to správně a do budoucna by ta pomoc měla být stejná, naopak by měla narůstat.